Je voudrais relier cette question, Monsieur Papanikolaou, au débat que nous allons avoir, pendant ce moment de questions time sur la question de la croissance et de la compétitivité. Il fallait prendre ces mesures exceptionnelles pour sortir d'une situation exceptionnellement grave et cela demande des efforts à tout le monde et d'abord au peuple grec. Je voudrais exprimer ma confiance dans le fait que votre pays a de vrais atouts, à la fois à travers son économie touristique qui est une des plus puissantes d'Europe grâce à son patrimoine naturel, culturel et historique, son économie maritime extrêmement puissante, sa capacité agricole extrêmement importante.

le cas de la Grèce est lié, comme d'autres pays, à ce que nous devons faire pour relancer la croissance, l'emploi et la compétitivité au sein du marché intérieur.